Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Kollegin, der Berichterstatterin Quisthoudt Rowohl, zu ihrer Arbeit. Ich denke, dass das Abstimmungsergebnis im Ausschuss zeigt, dass ihr mit diesem Bericht und diesem heiklen Thema ein guter Kompromiss gelungen ist.

Mit dieser Streitbeilegung ist der Europäischen Union einerseits und den Vereinigten Staaten andererseits ein großer und wichtiger Schritt gelungen. Mit der Einigung zur Einführung von Zollkontingenten auf hochwertiges hormonfreies Rindfleisch wurde ein Handelsstreit beigelegt, der bereits weite Teile des Außenhandels negativ beeinflusste und großen Schaden anrichtete. Nach mehreren Rechtssprüchen der WTO und gegenseitigen Restriktionen und Handelshemmnissen beider Seiten, die nicht nur den Agrarbereich umfassten, sondern quer durch alle Produktsparten der EU gingen, herrscht nun Sicherheit für die europäischen Konsumenten und Konsumentinnen sowie die europäischen Exporteurinnen und Exporteure. Auch der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat sich in einer Stellungnahme klar für eine Zustimmung ausgesprochen. Die europäischen Bürger und Bürgerinnen wollen kein Hormonfleisch und die europäischen Exporteurinnen und Exporteure keine Handelshemmnisse. Somit stellt sich dieser Bericht als eine klare win win Situation für uns alle heraus. Jetzt gilt es aber, die offenen Probleme weiter offensiv anzugehen. Das Importverbot von europäischem Rindfleisch in die USA ist absolut inakzeptabel, hier müssen wir unbedingt konstruktiv weiterarbeiten. Ich möchte festhalten, wie wichtig es ist, Handelsstreitigkeiten, vor allem zwischen der EU und den USA, beizulegen und unsere Energien auf andere Aufgaben zu lenken. Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen und muss auf Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Wachstum setzen. Handelsstreitigkeiten fördern diese Aufgaben nicht. Leider bringen diese Streitigkeiten Drittländer oft in eine bessere Ausgangsposition gegenüber der Europäischen Union. Diese Tatsache muss uns absolut bewusst sein.